Het is nu aan de EU om het Europees sportbeleid goed op poten te zetten en misstanden aan te pakken. Helaas blijkt uit de voorstellen van de Europese Commissie en de conclusies van de Sportraad dat goede intenties niet gevolgd worden door concrete actie om deze misstanden effectief aan te pakken. Zo zijn er in 2010 maar liefst 1100 minderjarigen in het voetbal verhandeld bij wijze van uitzondering. Om deze jongeren te beschermen moet er een algeheel verbod komen. Ook moet er een einde gemaakt worden aan wanpraktijken van malafide spelermakelaars door een registratiesysteem met beroepseisen, een gedragscode, sanctiemechanismen en een Europese zwarte lijst. Europa wordt de laatste tijd geplaagd door racistische incidenten in sport. De EU moet meer leiderschap tonen en laten zien het eigen motto Verenigd in verscheidenheid serieus te nemen door het implementeren van wetgeving die discriminatie op de werkvloer verbiedt. Zij moet gerichte campagnes inzetten om duidelijk te maken dat discriminatie onacceptabel is. Dat is enorm van belang in deze tijden waarin populisme en rechtsextremisme hoogtij vieren. Criminelen op of naast het veld werken over de grenzen heen. Dan moeten wij hen ook op dat niveau aanpakken. Sportfraude hoort in het strafrecht van elke lidstaat opgenomen te worden. Europa moet sportorganisaties duidelijk maken dat samenwerking met Europol en Eurojust hard nodig is. Kortom, een Europees sportbeleid is bittere noodzaak en kan een voorbeeldrol vervullen. Voorlopig zijn de eerste voorstellen voor een nieuw sportbeleid te vrijblijvend. Fair play en broederschap op het sportveld zijn nog steeds het belangrijkste doel, maar dit kan alleen met een krachtig sportbeleid.